árið var viðburðaríkt á norrænum vettvangi en norðmenn gegndu þá formennsku í ráðherranefndinni enda þótt ekki sé gert ráð fyrir neinum kúvendingum í megináherslum samstarfsins við formannsskipti getur formennskulandið þó lyft undir ýmis mál og sett í forgang norðmenn settu norðursvæði evrópu í öndvegi ásamt norræna velferðarkerfinu og nokkrum lykilhugtökum eins og þekkingu endurnýjun og verðmætasköpun í hnattvæddum heimi fimm ára rannsóknarverkefni um norræna velferðarkerfið lauk á árinu framhald velferðarrannsókna er þó tryggt þar sem ákvörðun var tekin í norræna rannsóknarráðinu nordforsk um að verja allt að sjötíu og fimm milljónir norskar krónur til slíkra rannsókna á næstu fimm árum nordforsk hóf starfsemi sína í upphafi árs tvö þúsund og fimm þegar nokkrar norrænar rannsóknarstofnanir voru sameinaðar í eina öfluga og fjársterka stofnun fyrir íslands hönd sitja formaður vísindanefndar vísinda og tækniráðs og formaður rannsóknarsjóðs í stjórn nordforsk en rannís hefur með höndum starfræn tengsl við stofnunina í fyrstu starfsáætlun nordforsk fyrir tvö þúsund og sex til tvö þúsund og níu er lögð sérstök áhersla á að byggja samstarf landanna á innri styrk norðurlanda og á þeim þjóðfélagslegu gildum sem einkenna löndin fimm áhersla er og lögð á að beita samstarfinu í hnattrænu samhengi markmiðið með styrkveitingu nordforsk er fyrst og fremst að tengja áherslusvið landanna sem best og skapa þannig samlegðaráhrif auk þess að veita fjármagni til velferðarrannsókna var á árinu ákveðið að verja allt að níutíu milljónir norskar krónur á næstu fimm árum til rannsóknaverkefnis sem ber heitið matur næring heilsa segja má að sú stefnumörkun sem kemur fram í fyrstu starfsáætlun nordforsk sé mjög í anda skýrslunnar norðurlönd sigursvæði á heimsvísu sem var mikið í norrænni umræðu á árinu það er lagt út frá þeirri staðhæfingu að norðurlönd hafi allar forsendur til að vera fremst í flokki sem aðlaðandi markaðssvæði í stöðugt vaxandi alþjóðlegri samkeppni með því að nýta sér það forskot sem felist í grunnþáttum norrænnar þjóðfélagsgerðar í sameiginlegum menningararfi mannauði og náttúrulindum geti norðurlönd i samvinnu aukið mjög aðdráttarafl sitt skýrslan hefur þegar haft talsverð áhrif á áherslur samstarfsins og má reikna með að norræna ráðherranefndin muni á næstu árum beita sér í auknum mæli fyrir verkefnum þar sem norðurlönd kynna sig sem eitt svæði á alþjóðavettvangi

því verkefni var formlega ýtt úr vör á þingi norðurlandaráðs sem haldið var í kaupmannahöfn síðla hausts verkefnið hefur það hlutverk að varpa ljósi á þá fjölbreyttu möguleika til verðmætasköpunar sem felast í matvælaframleiðslu norðurlanda þegar norðurlönd koma fram sem ein heild í heimi rannsókna og nýsköpunar eru þau öflugri en þegar hvert land um sig vill gera sig gildandi í alþjóðlegri samkeppni eru norðurlönd ekki stórt svæði þar búa einungis rétt tæplega tuttugu og fimm milljónir manna og þá skiptir samtakamátturinn miklu máli og að menn geri sér grein fyrir bæði styrkleikum sínum og veikleikum ein mikilvægasta breytingin sem orðið hefur á norrænu samstarfi á undanförnum árum er að það beinist í æ ríkara mæli út á við samstarfið snýst nú ekki einvörðungu um samvinnu þjóðanna innbyrðis heldur ekki síður um samstarf þeirra við aðrar fjölþjóðlegar stofnanir og grannsvæði þar sem hagsmunir aðila fara saman það má velta því fyrir sér hvort aðkoma norrænu ráðherranefndarinnar sé nauðsynleg þar sem löndin hvert í sínu lagi eiga í umfangsmiklu samstarf við aðrar þjóðir um hin margvíslegustu málefni bæði með milliríkjasamningum á vettvangi e s b og annarra stofnana því er til að svara að ráðherranefndin vinnur beint að málum þar sem löndin sjálf aðrar alþjóðlegar stofnanir eða aðrir aðilar geta ekki náð eins góðum árangri ráðherranefndinni er ætlað að tryggja að norræn samvinna eigi sér stað á þeim sviðum þar sem hún gagnast best en öðrum látið eftir að starfa þar sem líkur benda til að þeir hafi forskot samvinna við nágranna norðurlanda er mikilvægt verkefni og sama gildir um allt samstarf sem eflir áhrif landanna í evrópu

í því er sérstaða norðurlanda fólgin og þar liggur einmitt einn mikilvægasti styrkleiki svæðisins með samstarfinu eigum við að hvetja til dáða sérstakar norrænar viðurkenningar eins og verðlaun norðurlandaráðs á sviði bókmennta og tónlistar eru gott dæmi þar um og þó svo að enska sé alltumlykjandi í alþjóðlegum samskiptum breytir það ekki því að norræna málsamfélagið er límið í samheldni norðurlanda samstarf ráðherranefndarinnar við e s b hefur aukist jafnt og þétt á undanförnum árum markmið þess er að treysta öryggi og stuðla að sjálfbærri þróun í norður evrópu auk þess að ýta undir lýðræðisþróun á svæðinu slíkar sameiginlegar aðgerðir snúa einkum að þeim grannríkjum norðurlanda og e s b sem standa utan við samstarf evrópuríkja en þar eru rússland og hvíta rússland ef til vill mikilvægust meðal samstarfsverkefna e s b og ráðherranefndarinnar er rekstur hvítrússneska útlagaháskólans european humanity university sem hafði áður aðsetur í minsk í hvíta rússlandi hann hefur verið starfræktur í vilníus í litháen frá haustinu tvö þúsund og fimm með fjárframlögum meðal annars frá e s b finnlandi svíþjóð og norrænu ráðherranefndinni þar leggja þrjú hundruð fimmtíu hvítrússneskir námsmenn stund á nám í samfélagsgreinum og húmanískum fræðum á árinu var tekin ákvörðun um nýtt samstarfsverkefni ráðherranefndarinnar og e s b til stuðnings hvítrússnesku námsfólki í kjölfar þess að hvítrússneskir námsmenn skipulögðu mótmæli í tengslum við forsetakosningar þar í landi í mars á síðasta ári var mörgum þeirra vikið frá námi ráðherranefndin og e s b hafa tekið höndum saman um að styrkja þennan hóp með því að gefa honum kost á að sækja um námsstyrk til að ljúka námi annað hvort við ehu eða háskólum í nágrannaríkinu úkraínu gert er ráð fyrir að unnt verði að styrkja um hundrað hvítrússneska námsmenn með þessum hætti í framhaldi af þessu má einnig nefna að mikilvægur vettvangur samstarfs e s b og norrænu ráðherranefndarinnar er áætlun sambandsins um norðlægu víddina en í lok nóvember síðastliðinn færðust ísland noregur og rússland formlega inn í samstarfið á þessu sviði þegar samkomulag þar að lútandi var undirritað á utanríkisráðherrafundi í helsingfors norræna ráðherranefndin hefur á undaförnum árum tekið virkan þátt í framkvæmd áætlunarinnar einkum með því að fella áherslur hennar inn í norrænu málefnadagskrána þannig hefur norðlæga víddin verið vettvangur fyrir samstarf ráðherranefndarinnar og e s b um umhverfismál félags og heilbrigðismál og upplýsingatækni

upphafi má rekja til þess þegar færeyingar tilkynntu árið tvö þúsund og tvö að þeir sæktust eftir fullri aðild að norrænu ráðherranefndinni og að norðurlandaráði á miðju ári skilaði norræn nefnd sérfræðinga á sviði lögfræði og þjóðréttarfræði úttekt um málið þar sem farið er yfir raunverulega stöðu sjálfstjórnarlandanna gagnvart móðurlöndunum og þeim norrænu samningum sem starfsemi norðurlandaráðs og norrænu ráðherranefndarinnar byggir á samstarfsráðherrarnir hafa fjallað um úttektina og telja að þörf sé á að kanna frekar þær hindranir sem standa í vegi fyrir fullri aðild sjálfstjórnarlandanna þetta mál er bæði viðkvæmt og flókið viðureignar í þjóðréttarlegum skilningi og á því eru margar mismunandi hliðar sem taka verður tillit til má þar nefna spurninguna um hugsanlegar breytingar á helsingfors samningnum en svíar hafa lýst því yfir að þeir vilji ekki fara inn á þá braut þá er bæði mismunur á stjórnarskrárbundinni stöðu sjálfstjórnarlandanna heima fyrir og á óskum þeirra um aukna aðild þrátt fyrir þetta er stefnt að því að máli þessu ljúki á þingi norðurlandaráðs í haust með því að samstarfsráðherrarnir leggi fram tillögur um hvernig megi bæta stöðu sjálfstjórnarlandanna í norrænu samstarfi samstarf ráðherranefndarinnar og norðurlandaráðs var sem endranær ágætt á árinu það samráð varðaði einkum fjárlögin bæði undirbúning þeirra en einnig nýskipan í norrænni fjárlagagerð sem unnið var að á árinu ráðherranefndin telur mikilvægt að norðurlandaráð komi að fjárlagagerðinni á sem flestum stigum þannig að unnt sé að taka tillit til sjónarmiða og óska og tryggja þannig pólitískar áherslur að þær endurspeglist í fjárlögunum samstarfsráðherra leggur nú fram fyrir alþingi ársskýrslu sína í tuttugasta sinn markmiðið er annars vegar að gefa glöggt yfirlit yfir það hvernig fjármunum til samstarfsins var varið á liðnu ári og hins vegar að gefa alþingismönnum færi á að ræða hér á alþingi þá stefnu sem fylgt er í samstarfinu og ekki síður að leggja fram sjónarmið sín um hvaða breytingar þeir vilja sjá og ræða hugmyndir um breytingar ég legg sérstaka áherslu á síðasttalda atriðið því allt of oft er tíminn til umræðu um skýrsluna hér á alþingi of knappur og menn ekki tilbúnir til að beina sjónum að hinni pólitísku stefnumótun það umhverfi sem norrænir stjórnmálamenn lifa í er orðið svo kröfuhart á tíma og athygli þeirra og baráttan um fjármagnið svo hörð að norrænt samstarf mun gjalda þess ef þessum þáttum er ekki gefinn gaumur menn verða því að vera tilbúnir á allra næstu árum til að draga skarpari línur í samstarfinu og færa þær fórnir sem því fylgir við verðum að ganga harðar fram í því að forgangsraða og það getur þýtt að á tímabilum muni einhver samstarfsmálefni færast neðar á verkefnalistanum en nú er en það sem er kannski mikilvægast nú fyrir norrænt samstarf er að það þarf að fá meiri pólitíska skírskotun norrænir stjórnmálamenn og leiðtogar verða að senda frá sér skýrari skilaboð um hvað það er sem þeir vilja með samstarfinu á næstu árum eftir að hafa nú setið sem samstarfsráðherra í hálft ár er ég sannfærð um þetta jafnframt er ég sannfærð um að ef við náum þessu munum við geta beitt norrænu samstarfi sem tæki til að láta til okkar taka í ört vaxandi samkeppni á